Konferencja Przewodniczących podjęła dziś jednomyślnie decyzję w sprawie nagrody Sacharowa w tym roku.

Jest to także wyraz tego, że bronimy podstawowych wartości, na których zbudowaliśmy naszą Unię Europejską.